Cercas, il y a un désaccord entre les commissions emploi et libertés.

Ce texte n'a, au fond, qu'un objectif quand on le lit bien, qui est de mettre les travailleurs de l'Union européenne en concurrence avec ceux issus des pays extérieurs à l'Europe, et même les travailleurs immigrés entre eux selon leur statut. Si la directive reste en l'état, il existera plusieurs statuts celui des résidents, celui des saisonniers, celui des travailleurs transférés au sein d'une même entreprise.

Accepter cela reviendrait à violer les principes de la Charte des droits fondamentaux. Contrairement à ce que vous avez dit, Madame la rapporteure, avec de telles différences de statut, c'est une pression permanente vers le bas qui s'exercerait sur les conditions de vie, de travail et d'emploi de tous les salariés de l'Union européenne. L'égalité ne peut se résumer à la simple mention évoquée des conditions de travail.

Cercas, l'égalité doit concerner les salaires, le temps de travail, la sécurité de l'emploi, la santé, les congés, la protection sociale, l'accès aux services publics, la formation. Sans ce minimum commun, ce sera la jungle de la concurrence, la stigmatisation, l'exclusion, l'exploitation sans limite. L'égalité doit concerner toutes les travailleuses et tous les travailleurs, quelle que soit leur origine.

L'égalité entre travailleurs doit faire l'objet d'une seule directive positive réaffirmant ce principe. À défaut, c'est au nom de l'Europe des travailleurs, de l'Europe sociale, d'une Europe humaniste que tous ensemble, par delà nos opinions, dans ce Parlement, nous rejetons cette directive.